Ho apprezzato l'equilibrio del suo intervento e proprio per questo le volevo chiedere non pensa anche Lei che appunto il nostro ruolo come Unione europea sia di essere un mediatore, sicuramente un soggetto che deve intervenire a fianco degli altri paesi sudamericani in modo non invasivo, ma appunto oculato e bilanciato per fare in modo che si vadano a ricucire gli strappi all'interno della società venezuelana?